Myślę, że również założyciele Europy Schuman, de Gasperi, Adenauer przewracają się dzisiaj w grobie, widząc, jak Europa wolnych narodów, którą zakładali, zamienia się w superbiurokrację, która próbuje ingerować w życie suwerennego kraju.

Naraził się przede wszystkim wielkiemu kapitałowi, bowiem musiał odgruzowywać kraj zbankrutowany po półwiecznych rządach komunistów i ich socjalistycznych pogrobowców, postawić go na nogi. W tym celu opodatkował wielki kapitał banki, firmy telekomunikacyjne, energetyczne, hipermarkety. Za to spotyka go dzisiaj frontalny furiacki medialny atak. Spotyka go furia ze strony europejskiej lewicy, dlatego że zamiast odżegnywać się od wartości chrześcijańskich z dumą wpisał je do węgierskiej konstytucji. Małżeństwo to na Węgrzech związek mężczyzny i kobiety, życie chronione jest od poczęcia, świat wreszcie stanął na nogi. Furia spotyka Węgry również ze strony socjalistów, dlatego że Węgry rozliczają dzisiaj komunistyczne zbrodnie, a w konstytucji jest jasno napisane, że komunizm to była tyrania.

Panie Premierze! Niech Pan pozostanie w garniturze, niech Pan nie przywdziewa worka pokutnego! Jesteśmy z Panem. Prawda zwycięży!